Doamnă președinte, doamnă vicepreședinte a Comisiei, domnule președinte Hoyer, stimați colegi, activitatea Băncii Europene de Investiții capătă o importanță deosebită în contextul nevoii acute de creștere economică și de reducere a șomajului și sărăciei în Uniunea Europeană. Doresc să reamintesc faptul că anumite state membre se confruntă în prezent cu rate ale șomajului mai mari de 25, cu datorii publice superioare produsului intern brut sau cu un nivel ridicat al sărăciei și necesită investiții masive. De aceea salut recenta decizie de majorare a capitalului BEI, ce va permite punerea în mișcare a unui număr mai mare de proiecte benefice pentru cetățeni. În același timp, având în vedere dificultățile întâlnite de întreprinderile mici și mijlocii, motorul economiei europene, atunci când se încearcă obținerea de finanțare, consider că acțiunile Băncii trebuie să se axeze în jurul promovării instrumentelor de finanțare pentru IMM uri. Este totodată nevoie de direcționarea investițiilor către crearea de locuri de muncă, în special pentru tineri, și către proiecte de formare profesională și de deprindere a unor noi competențe.